La limitación del aborto a solo dos supuestos situaría el marco legal de España lejos de los tratados internacionales, las resoluciones europeas y las recomendaciones de la OMS en materia de derechos sexuales y reproductivos, relegando los derechos de las mujeres a la cola de Europa y al nivel de países que no suscriben los tratados internacionales y vulneran los derechos humanos. La base ideológica de la contrarreforma concibe a las mujeres como sujetos sin derechos que hay que tutelar y cuya voluntad queda relegada por una supuesta defensa de los derechos del concebido. Este fundamentalismo misógino nos devuelve a los tiempos en los que el aborto era privilegio de las clases altas, creando así una discriminación por razones económicas que conducirá a las mujeres a realizar abortos clandestinos, aumentando el riesgo sobre la vida y la salud de las mujeres. Es, por tanto, una ley innecesaria, inoportuna, machista, clasista, retrógrada, anacrónica, improcedente e impropia de los tiempos que vivimos y, por ello, insto a la Comisión Europea a hacer todo lo posible para evitar que tenga lugar tal despropósito.